În contextul actual și în perspectiva îndeplinirii obiectivelor UE 2020 este necesar ca Programul cadru 7 să răspundă provocărilor actuale. Simplificarea accesului IMM urilor la finanțare este o posibilitate pentru ca aceasta să dezvolte noi tipuri de servicii și produse. Nivelul de contribuție financiară, documentația ce trebuie depusă, accesul la informații și consilierea de specialitate trebuie să fie realiste pentru că altfel, indiferent de obiective, nu va fi posibil să creăm cadrul pentru accesul IMM urilor la acest program. În plus, consider că esențial să fie acordată o mai mare importanță dezvoltării cercetării la nivel regional, prin încurajarea parteneriatelor pe mai multe niveluri și prin susținerea elaborării unor ghiduri sau îndrumări metodologice în acest sens. Nu putem îndeplini obiective fără stabilirea clară a procedurilor și fără încurajarea sau susținerea instrumentelor utile.